Hvala. Pozdravljeni vsi! V Republiki Sloveniji je poleti dva tisoč enajst potekala večja reorganizacija policije, ki je zajela predvsem tri uprave, in sicer Slovenj Gradec, Postojno in Krško. Kljub velikim nasprotovanjem lokalne javnosti in prizadetih občin je Pahorjeva vlada začela izvajati tako imenovani projekt Libra, ki naj bi prinesel številne pozitivne učinke, med drugimi tudi finančne. V prvih letih po uvedbi reorganizacije je bilo pripravljenih nekaj poročil, ki so pokazala, da naj bi bili cilji večinoma doseženi, ostali učinki pa naj bi se pokazali na daljši rok. Kolikor mi je znano, kasnejših analiz te reorganizacije ni bilo. Ker je medtem prišlo do sprememb v varnostni situaciji, zlasti zaradi velikega migrantskega vala in povečanja števila prebežnikov, pri čemer so bili obremenjeni zlasti policisti in drugi delavci Ministrstva za notranje zadeve, je razumljiv interes javnosti, ali je sedanja organiziranost policije, res najbolj primerna. Še zlasti to velja za Posavje, na območju katerega se nahajajo številni objekti izrednega državnega pomena, kot je jedrska elektrarna Krško in bodoče odlagališče srednje in nizko radioaktivnih odpadkov, vojaško letališče, pet hidroelektrarn, plinska elektrarna, največji mednarodni železniški prehod in več mejnih prehodov. Zato vas sprašujem, ali je bila opravljena kakšna neodvisna analiza projekta Libra oziroma reorganizacije policijskih uprav in kakšni so bili rezultati? Ali policija sama oziroma Ministrstvo za notranje zadeve opravlja kakšne analize in kakšni so bili ugotovljeni učinki? Ali sedanje vodstvo Ministrstva za notranje zadeve soglaša z z organizacijo policije v Posavju, še posebej glede na vse naštete dejavnike in zadnje, zakaj je stavba na CKŽ petinpetdeset A v Krškem po sedmih letih, ko so jo zapustili uslužbenci Policijske uprave Krško, še vedno prazna? Hvala.